virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á varnarmálalögum og lögum um tekjustofna sveitarfélaga meðflutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn ragnheiður elín árnadóttir ásbjörn óttarsson kristján þór júlíusson jón gunnarsson björgvin g sigurðsson sigurður ingi jóhannsson sigmundur ernir rúnarsson unnur brá konráðsdóttir og róbert marshall þetta frumvarp er í tveimur greinum auk gildistökuákvæðis það gengur sem sagt út á það að þetta er eins konar bandormur í smáu formi annars vegar breyting á varnarmálalögum þar sem gert er ráð fyrir því að þrátt fyrir ákvæði fyrstu málsgrein skuli greiða fasteignaskatt af mannvirkjum við ratsjárstöðvar á miðnesheiði á stokksnesi gunnólfsvíkurfjalli og bolafjalli sams konar samkynja ákvæði sem lýtur að breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga með þessu frumvarpi er lagt til að breytingar þær sem varða ratsjárstöðvar þær sem utanríkisráðherra annast umsókn með samkvæmt tólftu greinar varnarmálalaga númer þrjátíu og fjögur tvö þúsund og átta og eru staðsettar á þessum fjórum stöðum sem ég nefndi

verði greiddur fasteignaskattur af mannvirkjum við ratsjárstöðvar þá er gert ráð fyrir breytingu hvað þetta varðar bæði á varnarmálalögum og lögum um tekjustofna eins og ég hef þegar rakið eins og við vitum þá hafa orðið talsverðar breytingar á starfsemi ratsjárstöðvanna í landinu uppbygging þeirra út um landið var á sínum tíma fjármögnuð af mannvirkjasjóði nato og við þær störfuðu til skamms tíma tíu til tólf manns á þessum stöðvum öllum til dæmis á bolafjalli stokksnesi og gunnólfsvíkurfjalli við árslok tvö þúsund og fjögur var tekin ákvörðun um gjörbreytingu á rekstri þessara stöðva og nú er þessari starfsemi að mestu stýrt frá keflavíkurflugvelli en örfáir starfsmenn eins til tveggja annast daglegt eftirlit á hverri stöð það er engin spurning um það að þegar ákvörðun var tekin um að fella niður starfsemina á þessum stöðvum þá hafði það mikil áhrif á fjármál þeirra sveitarfélaga sem í hlut áttu ég hygg að á ýmsum stöðum hafi þetta eins og til að mynda í minni heimabyggð bolungarvík hafi þetta haft þau áhrif að útsvarstekjur lækkuðu um fimm prósent þetta var mjög mikilvæg atvinnustarfsemi þó hún hafi verið umdeild í upphafi þetta var mikilvæg atvinnustarfsemi hún skapaði ákveðna kjölfestu þetta voru eftirsóknarverð störf og þess vegna var þetta mikið áfall fyrir fjármál þessara sveitarfélaga þegar ákveðið var að leggja niður þessa starfsemi ég hygg að í langflestum tilvikum hafi starfsmenn flutt burtu og ekki fundið sér nýjan starfsvettvang í þessum byggðum og þess vegna varð áfallið heilmikið við brottför varnarliðsins í september árið tvö þúsund og sex tóku bandarísk stjórnvöld að sér að kosta rekstur rannsóknarstöðvarinnar um eins árs skeið en frá og með fyrsta september tvö þúsund og sjö hefur reksturinn verið á hendi íslenskra stjórnvalda fyrst rannsóknastofnunar og með breytingum síðan varnarmálastofnunar og nú síðast er það landhelgisgæslan sem annast rekstur rannsóknarstöðvanna hér er einfaldlega gert ráð fyrir því að um þessa starfsemi sem nú er ekki lengur varnartengd starfsemi hér er ekki um að ræða varnarsvæði í þeim skilningi sem áður var í þeim skilningi heldur annars konar starfsemi og þess vegna hníga öll rök að því að sams konar reglur

við þekkjum það að á síðustu árum hefur sú breyting verið gerð að ýmsar ríkisstofnanir sem áður voru undanþegnar fasteignasköttum og fasteignagjöldum greiða núna fasteignaskatta hér er um að ræða starfsemi eins og til dæmis sjúkrahúsin seðlabanka íslands ríkisútvarpið menntastofnanir og fleira sem núna greiða fasteignaskatta sem ekki gerðu það áður fyrir því voru bara ákveðin sanngirnisrök hér er um að ræða fasteignir í byggð og við teljum eðlilegt að af slíkum fasteignum séu greidd gjöld og það eru sveitarfélögin sem fá þessa tekjustofna þess skýtur það óneitanlega nú orðið mjög skökku við að ekki skulu vera greidd af þessari starfsemi ratsjárstöðvunum í ljósi þeirra breytinga sem gerðar hafa verið það má segja að hér sé verið að leggja til að áfram sé stigið þetta skref að stofnanir sem eru í eigu ríkisins og eru staðsettar á þessum stöðum greiði fasteignaskatta alveg eins og önnur mannvirki á vegum stofnana af öðru lagi sem eru staðsettar vítt og breitt um landið þess má auðvitað geta að það sveitarfélag sem hefur væntanlega notið mest góðs af þessum breytingum sem voru gerðar á fasteignasköttunum á sínum tíma er auðvitað sveitarfélagið reykjavík þar sem þessar opinberu stofnanir sem ég nefndi dæmi um áðan eru að langmestu leyti staðsettar þessar breytingar hér mundu hins vegar fyrst og fremst auðvitað gagnast sveitarfélögunum

og veitir alveg örugglega ekki af þetta mál er ekki mjög flókið eins og allir sjá hér er einfaldlega verið að setja sambærilegar reglur um greiðslu fasteignaskatta varðandi þessa starfsemi eins og á við um opinbera starfsemi af öðru taginu fasteignir sem hýsa þessa opinberu starfsemi þar sem hún er sett niður